Frau Präsidentin! Frau Dati hat einen Bericht vorgelegt über die Radikalisierung und die Anwerbung von terroristischen Organisationen. Wissen Sie, wie das ist, wenn man im Dunkeln aufsteht, die Hand vor Augen nicht sieht und doch zu bequem ist, das Licht anzumachen? Ein bisschen ist das auch so mit diesem Bericht. Der spricht von Bildung und Erziehung, von Internetüberwachung und Terrorfinanzierung. Aber eines fehlt Es wird das Licht nicht angemacht. Der Bericht erwähnt nicht einmal, dass der Westen die Radikalisierung auch befeuert, weil er seit vielen Jahren in der islamischen Welt interveniert. Jede Bombe, die wir dort abschmeißen, schürt mehr Hass! Der IS und seine Anhänger sind Monster, die aber der Westen auch mit großgezogen hat. Wir dürfen nicht bequem sein. Wir müssen das Licht anmachen.